Señor Presidente, este informe nace como respuesta a la frustración y a la indefensión del sector pesquero comunitario. Este sector, señor Comisario, no demanda proteccionismo, lo que demanda a estas alturas y vista la trayectoria de desconocimiento de los responsables de la DG Comercio, es que no se le hunda todavía más.